Spoločným menovateľom týchto dvoch pohľadov je vzájomná solidarita, ktorá vzniká v rodine a odtiaľ sa prelieva do širšieho spoločenstva.

Pravá inklúzia je založená na schopnosti a ochote ľudí stáť nie vedľa seba, ale pri sebe. Silní pri slabých, zdraví pri chorých, bohatí pri chudobných, tí, ktorí žijú v prebytku, pri tých, ktorí majú nedostatok. Stojíme pri sebe je vyjadrením blízkosti, ktorá umožňuje podať ruku, podoprieť, utešiť, jednoducho pomôcť si navzájom vždy, keď je to potrebné. Tejto blízkosti, tejto solidarite sa učíme v rodine. Pokiaľ ide o priame ovplyvňovanie sociálnej politiky vrátane sociálnej ochrany, Európska únia má len veľmi obmedzené právomoci. Jej úlohou, vymedzenou v zmluvách, je podporovať a doplňovať v tejto oblasti činnosti členských štátov. Každé politické rozhodnutie na úrovni Európskej únie má však nepriamy vplyv na rodinu. Pravidlá, ktorými sa riadi jednotný európsky trh, zahraničná a bezpečnostná politika, práva a povinnosti občanov Európskej únie, dokonca aj zákaz diskriminácie, to všetko ovplyvňuje rodinný život. Pán komisár, kolegyne a kolegovia, preto je také dôležité, aby Komisia začlenila do svojich úvah aj dosah ňou navrhovanej legislatívy na rodinu.